virðulegi forseti ég vil þakka forseta sérstaklega fyrir þessa umræðu hún skiptir máli okkur er öllum þungt í hjarta og tregt um tungu um þessar mundir það á ekki bara við um þingmenn heldur held ég þjóðina alla það eru sterkar tilfinningar sem berast með okkur eftir fréttirnar á föstudagskvöldið og umhugsunina um helgina það er stutt í reiðina stutt í óttann og kannski umfram allt mikil hryggð sem situr í manni árásirnar í parís eru því miður ekki þær fyrstu af þessum toga þær eru ekki þær fyrstu einu sinni síðustu vikurnar en einhvern veginn af því þær gerast í parís sem við þekkjum öll einhvern veginn svo vel parís sem er nálægt okkar parís sem er borg sem við höfum mörg hver heimsótt eða þekkjum í það minnsta mjög vel í gegnum bíómyndir bækur menninguna og árásin er gerð á ungt fólk sem við samsvörum okkur með fólk sem er að fylgjast með íþróttaleik er að fara á tónleika er að fara út á kaffihús út að borða þetta eru allt saman hlutir sem við þekkjum svo vel og teljum sjálfsagða og mikilvæga hluta af okkar frjálsa lífi árásirnar í parís eru árás á okkar grunngildi grunngildi mennskunnar frjálslyndisins gagnvart öllum einstaklingum sem við lítum á sem grunninn að okkar samfélagi parís og frakkland er auðvitað táknmynd þessa frjálslynda samfélags táknmynd frelsis jafnréttis og bræðralags þess vegna er kannski ekki skrýtið að tilfinningarnar þegar ráðist er á parís séu sérstaklega sterkar hjá okkur

að árásirnar í parís eru bara hluti af miklu stærri mynd sjálfur var ég mjög hryggur á föstudaginn yfir árásunum hryðjuverkaárásinni í beirút sem var á fimmtudaginn þar sem yfir fjörutíu manns létu lífið í einhverju hörmulegustu hryðjuverkaárás frá því borgarastríðinu þar lauk árið nítján hundruð níutíu ég held að þó svo maður sjái að viðbrögðin við árásinni í beirút viðbrögðin við árásunum í tyrklandi á dögunum árásinni í bagdad fyrir tveimur vikum ástandinu í sýrlandi þó svo að tilfinningarnar verði kannski sterkari hjá okkur þegar árásirnar eru nær okkur þá þýðir það ekki að okkur sé sama um aðra staði í grunni hjarta okkar þá erum við jafn reið yfir þessu öllu saman þó svo það taki okkur kannski aðeins lengri tíma að vinna þá reiði upp úr hjartanu og yfir í heilann og tunguna ég held að það að árásin í beirút hafi haft áhrif á mig sérstaklega var ekki síst vegna þess að ég heimsótti beirút fyrir stuttum tíma og upplifði þar einmitt að þar býr fólk alveg eins og við sem vill sömuleiðis frjálst samfélag og áherslu á mannréttindi það er mikilvægt að við gleymum því ekki að við evrópubúar við vesturlandabúar höfum engan einkarétt á þessum tilfinningum við höfum ekki einkarétt á mannréttindum það eru lönd um allan heim sem eru þátttakendur í mannréttindasáttmála sameinuðu þjóðanna flóttamannasamningnum og svo framvegis við megum ekki láta hryðjuverkamennina sigra með því að láta ýta okkur yfir í það að einangra evrópu og öryggi okkar þetta er sameiginlegt allri heimsbyggðinni við þurfum að berjast gegn þessum ótta með óttaleysi við þurfum að hefja mennskuna til enn meiri virðingar við þurfum að bregðast við hatursumræðu í okkar samfélagi og alls staðar með ástarumræðu svara hatri með elsku og vinsemd og við þurfum að styrkja

í vandanum sem er í öðrum löndum ekki bara innan evrópu